frú forseti ég mæli fyrir frumvarpi á þingskjali níu hundruð áttatíu sem er mál númer fimm hundruð áttatíu og níu en um er að ræða breytingar á lögum númer fimmtíu og sjö nítján hundruð níutíu og sex um umgengni um nytjastofna sjávar breytingar þessar snúa að því að veita ríkissjóði heimild til að beita dagsektum til að knýja fram skil á svokölluðum vigtar og ráðstöfunarskýrslum frumvarpið er unnið á grundvelli tillagna fiskistofu sem hefur vakið athygli ráðuneytisins á mikilvægi þess að en sé að knýja á um skil á skýrslum þessum fiskistofa safnar vinnur upplýsingar og vigtar úr ráðstöfunarskýrslum sem eru skýrslur sem kaupendur afla fiskmarkaðir og útgerðir vinnsluskipa skila nú til fiskistofu upplýsingar þessar eru nýttar í margvíslegum tilgangi svo sem við ákvörðun á viðmiðunarverði hjá úrskurðarnefnd sjómanna í birtingu ársfjórðungslegra hagtalna hjá hagstofu íslands í samanburði við skráningar í aflaskráningarkerfi fiskistofu til að kanna nákvæmni og réttmæti skráningar afla til aflamarks fiskiskipa við bakreikningseftirlit fiskistofu þegar grunur er um að aðili eigi viðskipti með afla sem ekki hafi verið vigtaður og skráður til aflamarks í samræmi við lög og reglur við ákvörðun gjalds vegna ólögmæts sjávarafla auk þess sem upplýsingarnar eru notaðar við svörun fyrirspurna varðandi afla ráðstöfun hans og verðmæti

á um skil umræddra skýrslna en slík heimild er ekki að finna í lögum í dag ég tel mikilvægt frú forseti að mál þetta fái framgang og legg því til að að lokinni þessari umræðu verði því vísað til háttvirtrar sjávarútvegs og landbúnaðarnefndar og til annarrar umræðu á þinginu